nie na území ruských gubernií, ale na zvrchovanom území týchto krajín, usporiadal oficiálne rokovania o tom, ako by podľa názoru ruských politikov mala vyzerať starostlivosť o blaho Rusov v Lotyšsku alebo v Gruzínsku?

No predsa, pred pár dňami si výbor pre spolupatričnosť maďarského parlamentu bez akejkoľvek diplomatickej komunikácie so slovenskými štátnymi orgánmi provokatívne usporiadal oficiálne rokovanie na území zvrchovanej Slovenskej republiky. Maďarskí poslanci si najskôr ako zlodeji, potichu, potajme prenajali priestory na univerzite v slovenskom Komárne a potom na akademickú pôdu prišli rokovať a rozhodovať o tom, čo má slovenská vláda robiť pre blaho tých Maďarov, ktorí dnes na území Slovenska žijú.